Discutăm acum un caz punctual condamnarea la moarte a lui Davinder Pal Singh, cetățean al Indiei, țară în care mai există pedeapsa cu moartea.

India a impus, de asemenea, un moratoriu în privința aplicării pedepsei cu moartea. A fost un gest important și rostul acestei rezoluții a Parlamentului European este să îndemne instituțiile statului indian să respecte moratoriul și în acest caz, precum și diversele rezoluții ale ONU pe această temă.